Parlament Europejski kolejny raz dopomina się o przestrzeganie praw człowieka i protestuje przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć oraz pochodzenie etniczne i rasowe.

Romskie kobiety w swoich społecznościach ze względu na kulturowe uwarunkowania mają zdecydowanie niższy status niż mężczyźni, posiadają gorsze wykształcenie, mają utrudniony dostęp do pracy zawodowej, częściej niż mężczyźni doświadczają ubóstwa. Na tę niższą pozycję kobiet w społecznościach romskich nakłada się też występująca w niektórych społeczeństwach stygmatyzacja i uprzedzenia wobec Romów.

Parlament Europejski nie może tolerować takich postaw, dlatego dobrze, że w sprawozdaniu tak wyraźnie pokazane zostały problemy związane z dyskryminacją romskich kobiet.